forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða þegar að loknum óundirbúnum fyrirspurnum borist hafa eftirfarandi tilkynningar um kosningu embættismanna fastanefnda á fundi menntamálanefndar níunda maí var þuríður backman kjörin varaformaður nefndarinnar á fundi samgöngunefndar níunda maí var björn valur gíslason kjörinn formaður nefndarinnar og sigmundur ernir rúnarsson varaformaður á fundi fjárlaganefndar í dag tíunda maí var oddný g harðardóttir kjörin formaður og björn valur gíslason varaformaður